relativas a la conservación de datos, con el fin de garantizar su disponibilidad con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, como el terrorismo y la delincuencia organizada. Dicha armonización es necesaria porque ha sido demostrada la ineficiencia de la fragmentación mediante normas nacionales, a través de investigaciones y por la experiencia práctica. Por lo tanto, debemos asegurar la continuidad a escala europea de la conservación de los datos generados o tratados. Un reciente y judicializado ejemplo de como pueden servir dichos datos como herramienta contra la delincuencia ha sido la detención en España, el 4 de octubre, de un joven que intentó imitar la matanza de Columbine colocando bombas en universidades de Baleares gracias a la investigación policial, recabando datos de comunicaciones electrónicas, se comprobó que había comprado diversas sustancias explosivas y útiles necesarios para la fabricación de bombas caseras. Así se pudo evitar una auténtica tragedia. No obstante, señora Comisaria, pido a la Comisión que proponga, con carácter urgente, la revisión del marco legal vigente en materia de conservación de datos, porque, debido a su importancia y sensibilidad,